Dat gaat echt de verkeerde kant op. Op het ogenblik wordt ongeveer tachtig procent van alle vissoorten overbevist, waardoor er allerlei soorten dreigen te verdwijnen.

Veel mensen zijn werkzaam in de visserijsector en ongeveer een kwart van de wereldbevolking heeft vis als belangrijkste voedselbron. Daarom, Voorzitter, niet een quotetje van een ander, maar een quotetje van mijzelf als wij in Rio het tij niet keerde, is de schade onherstelbaar.